Spoštovani gospod Lisec, leta, leta, mislim, da je bilo leta petinsedemdeset, so, na enem izmed pacifiških pacifiških otokov, našli Japonca, ki je mislil, da vojna še traja, in se je skrival tam, skratka, vztrajal je do konca in na to me vi spominjate. Tudi ko vam človek pove, obrazloži, se držite venomer enih in istih, tes, in kolikokrat bom jaz še slišal v tem državnem zboru očitek na moje prejšnje delo? Gospod Lisec, naj vam nekaj povem, kaj je igralski poklic. Kolegice Violete ni ta hip tukaj, ampak veste, igralski poklic ali pa karkoli takega, pomeni, da tudi ko imaš smrt v družini, čez petnajst minut sedeš v avto in greš na oder. Skratka, svoje delo jemlješ resno. Tudi če mislite, da se ti smejijo v dvorani, da je to "hec", pa ni, veste? Ni. Je potrebno tudi se pripraviti, je potrebno svoje delo jemati resno in tako ga jemljem tudi danes kot predsednik vlade in sem ponosen na to, ja, gospod Grims, vi kar zmigujte, saj vi ste že od leta šestindevetdeset ali koliko v tem državnem zboru, jaz sem pa pač vmes zamenjal nekaj različnih področij delovanja in na to sem ponosen. Bolje, kot pa da bi dvajset let bil tukaj ali pa trideset let vodil eno in isto stranko, recimo, ne. Zato bi prosil, v bodoče, da nehate venomer mešati prejšnji poklic s stvarmi, ki s tem nimajo nič opraviti. A veste, ni, če vam vsega drugega zmanjka, pa se potem sklicujete, kako sem jaz v prejšnjem življenju, v prejšnjem poklicu "afne guncal", ampak ni tako. Tudi to je treba znati. Vsako stvar na tem svetu je treba znati. In ko ste rekli, da je lapsus - vem, da je lapsus. Vem, da je lapsus, ampak ob lapsusih koalicija ali pa kogarkoli drugega, znate vi lepo triumfirati in fino se norca delati tam po "twitterju". Saj me včasih prsti zasrbijo, pa se rajši vzdržim, ker, nima smisla, a ne. Ampak kako znate se norca delati iz iz kogarkoli, ali se zmoti ali ne vem, nekaj pove, v kar je pač prepričan, pa vi mislite drugače. Nimate vse prav na tem svetu. Žal. Saj tudi jaz nimam. Ampak s tem lapsusom sem vam hotel povedati, kaj vi delate z drugimi. Ni prijetno, res ni prijetno, če če če človek dobi nazaj tisto, kar dela drugim. Jaz vem, da je lapsus, in tega se zavedam, ampak a veste, delati venomer eno in isto, potem pa, ko ti nekdo nazaj pove tisto, kar ti gre, potem pa biti užaljen. Ne gre, a ne? Ne gre tako. In tudi pri teh ustavnih odločbah in tem jaz nisem rekel, da da je od, ločeno mnenje odločilno pri tem, ampak rekel sem pa, da je bilo pet proti štiri, se pravi štirje ustavni sodniki so menili drugače. In to je, kot bi rekli naši južni bratje, labavo za moje pojme, ne. Vsaj se je treba vprašati, ampak vas to seveda ne bo zanimalo in boste spet začeli, potvarjati stvari in me tukaj obtoževati, kaj bi jaz lahko, pa česa ne bi, pa ne vem kaj vse. Saj bi tudi enaindevetdesetega leta lahko že Demosova vlada drugače naredila, pa ne bi še danes denacionalizacije reševali, pa še česa drugega. Ampak vi mislite, da imate vse prav na tem svetu. To je problem. Tisti dan, ko boste vi priznali, da nekaj nimate prav, to bo državni praznik. Hvala lepa.